Revenind la lucrurile serioase, comprimarea economică în țările Europei centrale a atins dimensiuni dramatice.

mai mult decât atât, capacitatea acestor țări de a produce stimulente economici și financiari rămâne atât de scăzută, încât aproape că nu contează. Vreau să atrag atenția Comisiei Europene că, urmare a costurilor sociale, urmare a creșterilor considerabile a șomajului, a amputărilor bugetare teribile, capacitatea de co finanțare a acestor țări pentru proiectele cu finanțare europeană este, de asemenea, scăzută.